Es geht darum, das in Artikel 14 des Vertrags von Lissabon explizit verankerte Recht und die Aufgabe der politischen Kontrollausübung des Europäischen Parlaments in weitere praktische Schritte zu fassen. Insofern stimme ich auch nicht meinem Vorredner zu, dass wir gerade diesen Ausbau des Untersuchungsrechtes, auch des Europäischen Parlaments, nicht vornehmen sollten. Denn wie kann und soll Artikel 226 konkret in die Praxis eingreifen, wenn es notwendig wird, zeitweilige Untersuchungsausschüsse einzusetzen, um, ich zitiere alleged contraventions or maladministration in the implementation of Union law' aufzudecken und abzustellen? Ein festes, real funktionierendes, transparentes und Transparenz schaffendes Untersuchungsverfahren ist notwendig. Ja, Untersuchungsverfahren haben in der parlamentarischen Demokratie eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Durch sie erhalten Parlamente die Möglichkeit, unabhängig und selbständig die Sachverhalte zu prüfen, die sie in Erfüllung ihres Verfassungsauftrages als Vertretung der Bürgerinnen und Bürger für aufklärungsbedürftig halten. Ich glaube, gerade in der gegenwärtigen Situation, in der sich die Europäische Union befindet, ist das dringend notwendig. Abschließend noch ein Gedanke Ich schließe mich den Kollegen an, die sagen, Minderheitenvoten sind dringend notwendig.